răsturnat de lunga dominație a unei familii. Așa cum a sugerat și colegul meu Kukan, cred că trebuie să avem în vedere sancțiuni individuale referitoare la cei care sunt responsabili pentru o situație inacceptabilă, de control al justiției, de blocare a opoziției, de trimitere în închisoare a celor care luptă pentru drepturi.